Nosotras, desde la izquierda europea, hemos votado no pero, claro, aun así, se ha aprobado con 408 votos a favor del Partido Popular Europeo, de los liberales y la gran mayoría de socialdemócratas, incluido el PSOE. La gran coalición funciona aquí a la perfección. Pero no hemos perdido esta batalla, porque esto acaba de empezar. Ahora el CETA debe ser ratificado, debe ser votado en todos los Estados miembros y es ahí donde tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Esto solo lo vamos a parar si somos miles, millones en las calles, organizadas, las fuerzas políticas y sociales de toda Europa y de Canadá juntas. Por eso, esto es una llamada más a participar en las campañas que están organizadas contra el CETA, contra el TTIP y contra el TiSA.